ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer hundrað tvö þúsund og sjö um almannatryggingar með síðari breytingum flutningsmenn þessa frumvarps eru meirihlutanefndarmenn í félags og tryggingamálanefnd það er ásamt þeirri sem hér stendur þær sigríður ingibjörg ingadóttir jónína rós guðmundsdóttir þórunn sveinbjarnardóttir og lilja rafney magnúsdóttir svo ég lesi bara það sem um ræðir er það við fimmtánda tölulið ákvæðis til bráðabirgða í lögunum bætast tveir nýir málsliðir svohljóðandi þó er ráðherra heimilt að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar að breyta þessum fjárhæðum til hækkunar ef verulegar breytingar verða á launaþróun og þjóðhagsforsendum frá afgreiðslu fjárlaga þegar áðurgreind skilyrði leiða til hækkunar skal ráðherra breyta þeim með reglugerð og lög þessi skulu öðlast þegar gildi frumvarp þetta er lagt fram í kjölfar yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar í tengslum við gerð kjarasamninga aðila á almennum vinnumarkaði frá fimmta maí tvö þúsund og ellefu í aðdraganda kjarasamninganna áttu stjórnvöld og aðilar á almennum vinnumarkaði víðtækt samráð um ýmsa þætti sem lúta að efnahags og kjaramálum með efni yfirlýsingarinnar lögðu stjórnvöld sitt af mörkum til að kjarasamningar yrðu gerðir til þriggja ára á íslenskum vinnumarkaði enn fremur hafa stjórnvöld haft samráð við aðila á opinberum vinnumarkaði vegna efnis yfirlýsingarinnar í yfirlýsingunni kemur meðal annars fram vilji stjórnvalda til að endurskoða bætur almannatrygginga og atvinnuleysistrygginga með hliðsjón af niðurstöðum kjarasamninga á almennum vinnumarkaði þannig að lífeyrisþegar og atvinnuleitendur njóti hliðstæðra kjarabóta og um hefur verið samið í kjarasamningum heimilt er að hækka atvinnuleysisbætur með reglugerð samanber þriðju málsgrein þrítugustu og þriðju grein laga númer fimmtíu og fjögur tvö þúsund og sex um atvinnuleysistryggingar með síðari breytingum hið sama gildir um fjárhæðir almannatrygginga samanber sextugustu og níundu grein laga númer hundrað tvö þúsund og sjö um almannatryggingar með síðari breytingum

því er lagt til í frumvarpi þessu að heimilt verði að hækka bætur almannatrygginga ef verulegar breytingar verða á launaþróun og þjóðhagsforsendum frá afgreiðslu fjárlaga meðal annars er vísað til nýgerðra kjarasamninga á almennum vinnumarkaði frá fimmta maí síðastliðinn sem og yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar vegna þeirra ástæða þess að þetta er lagt hér fram er náttúrlega sú að tryggja að þessar bætur geti verið greiddar hækkunin geti verið greidd út núna um næstu mánaðamót kynning mun fara fram á þeim leiðum sem í hyggju er að fara kynning á þeim verður lögð fram í félags og tryggingamálanefnd á morgun og þá verður það tekið sérstaklega fyrir von mín og okkar allra er auðvitað að þetta mál vinnist hratt vegna þess að við verðum að tryggja að þetta geti komið til um næstu mánaðamót þá sé þetta lagt hér fram sem